Señor presidente, comisaria Mogherini, pocas veces en política se produce una coincidencia entre lo urgente y lo importante, pero este es el caso, porque si hay algo urgente e importante es cambiar la mirada negativa de la Unión Europea sobre la inmigración, que no es una crisis, ni una amenaza, sino una constante en la historia que está aquí para quedarse. Y la Unión Europea tiene el deber de abordarla de manera ordenada y segura contando con todas las partes implicadas, y de hacerlo además de conformidad con el Derecho europeo, que establece no solamente el deber moral de prestar ayuda a quienes huyen de la desesperación, sino además la obligación jurídica de hacerlo conforme al Derecho internacional y al Derecho europeo, en particular. Este es el momento de cumplir con el objetivo de las Naciones Unidas un global compact un pacto global por la inmigración, que ordene el asunto y plante cara a los enemigos de ese compromiso global fuera de la Unión Europea, la presidencia Trump, y dentro de la Unión Europea, el discurso xenófobo de algunos países, como el del Gobierno de Orbán. Pero es el momento de hacerlo, además, en correspondencia con el sistema europeo común de asilo e imponiendo, por fin, una vía legal y segura para la inmigración regular en la Unión Europea visados humanitarios.